Domnule președinte, stimați colegi, Brexitul a creat un fenomen de dependență. Nu există sesiune plenară fără o doză de dezbateri despre această chestiune. Încerc să ies din logica grupurilor politice și să intru într o logică normală. Prin activarea articolului 50, politicul a vorbit deja. Acum să lăsăm echipele de negociatori să își facă treaba. Dacă noi, Parlamentul, ne amestecăm în negocierile tehnice, Brexitul se va produce la calendele grecești. Or, interesul ambelor părți este ca despărțirea să se producă rapid și lin, fără să lăsăm schelete în dulap. Pe de altă parte, subliniez că Brexitul produce un precedent nu numai prin ieșirea din Uniune, ci și prin faptul că, la un moment dat, orice stat poate să dorească acest lucru. De asemenea, orice stat care a ieșit, după un anumit timp, poate dori să se reintroducă.

Uniunea Europeană va supraviețui și se va dezvolta numai dacă va înțelege că între central și local trebuie să existe un echilibru dinamic. Or, este clar că acum viteza cu care au loc schimbările depășește viteza procedurilor noastre, care sunt centralizate, greoaie și ineficiente.